Das Parlament hat schon mehrfach ein klares Bekenntnis zu den Klimaschutzmaßnahmen abgegeben. Bei den Entscheidungsträgern in den Mitgliedstaaten erscheint mir diese Einstellung leider nicht so weit verbreitet.

Gehandelt wird aber meist für sehr überschaubare Zeitspannen, nämlich der Zeit bis zu den nächsten Wahlen. Die Natur wird aber auf so genannte tagespolitische Notwendigkeiten keine Rücksicht nehmen können. Sie wird auf den Klimawandel mit allen für den Menschen, ja für die Menschheit nachteiligen Konsequenzen reagieren. Wenn es uns nicht gelingt, die Dringlichkeit dieses Themas und vor allem die Dringlichkeit des Handelns zu kommunizieren, werden wir in nicht allzu ferner Zeit einen bedeutenden Teil unserer Finanzmittel für Katastrophenhilfe einsetzen müssen. Frau Kommissarin, unter dem Motto Ein Planet, eine Stimme wünsche ich Ihnen im Hinblick auf künftige Generationen viel Erfolg in Cancún.